frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fjörutíu og sjö tvö þúsund og sex um kjararáð það má segja að á mannamáli snúist þetta frumvarp um að lækka kaup meðal annars þeirra sem hér vinna á alþingi eða þeirra sem hér starfa sem kjörnir fulltrúar meginmarkmið frumvarps þessa er að eða tengist því að draga úr útgjöldum ríkissjóðs á á erfiðum tímum og mæta stórfelldum tekjusamdrætti vegna efnahagskreppunnar og að þeir sem í betri færum eru til þess leggi sitt af mörkum meðal annars með því að hærri laun og hæstu laun séu lækkuð frumvarp þetta mælir í fyrsta lagi fyrir um framlengingu þess að óheimilt sé að hækka laun þeirra sem falla undir úrskurðarvald kjararáðs nú til ársloka tvö þúsund og tíu í reynd er um að ræða framlengingu á ákvæði sem kom inn í lög sem ákvæði til bráðabirgða og felur þetta í sér þannig verða til ársloka tvö þúsund og tíu óheimilt að hækka laun umfram úrskurði kjararáðs sem kveðnir voru upp á árinu tvö þúsund og níu þar á meðal úrskurðir um launalækkanir alþingismanna ráðherra og annarra sem heyra undir úrskurðarvald kjararáðs og kjararáði var falið með fyrirmælum í lögum að gera kjarasamningar verða almennt lausir þrítugasta nóvember tvö þúsund og tíu úr því er að sjálfsögðu ekki er ljóst hvernig aðstæður þróast en fram að þeim tíma sem sagt langleiðina út næsta ár liggja nú fyrir gildandi kjarasamningar þar sem í raun og veru eru í öllum tilvikum að ég hygg sami tónninn

laun óbreytt það ætti þar af leiðandi ekki að vera neitt að vanbúnaði að ganga frá því í hvaða samhengi þessi ákvörðun verður framlengd og hún rímar við þá áherslu í launamálum sem almennt hefur orðið samstaða um í samningaviðræðum aðila vinnumarkaðarins bæði á almenna vinnumarkaðnum með

og samtaka atvinnulífsins sömuleiðis hvað varðar samninga ríkisins við b s r b og önnur þau samtök sem þegar hefur samist við á hinn bóginn er ekki heldur gert ráð fyrir því að binda kjararáð lengur en til ársloka tvö þúsund og tíu með þessari ráðstöfun enda verður þá orðið eitthvað skýrara um framhald kjaramála og þróun þeirra mála hér í landinu ráðstöfuninni er sem sagt ætlað ætlað að gilda tímabundið og að því búnu getur að óbreyttu eða gæti að óbreyttu kjararáð að nýju fellt nýja úrskurði um þá sem heyra undir úrskurðarvald þess og að sjálfsögðu að teknu tilliti til kjara þeirra viðmiðunarhópa sem horft er til eins og þau verða á þeim tíma heimilt er engu að síður eða yrði engu að síður að endurskoða úrskurði til lækkunar til dæmis ef í ljós kæmi að viðmiðunarhópar hefðu lækkað enn meir en sem nemur úrskurðum ráðsins þá er kveðið er á um að þetta ákvæði taki ekki til forseta íslands og það helgast að sjálfsögðu af ákvæði annarrar málsgreinar níundu grein stjórnarskrárinnar þar sem segir að óheimilt skuli að lækka greiðslur af ríkisfé til forseta á kjörtímabili hans í öðru lagi mælir frumvarpið fyrir um að við ákvörðun launa nýrra aðila sem falla undir úrskurðarvald kjararáðs skuli gætt samræmis eins og kveðið er á um í fyrstu málsgrein ákvæðis til bráðabirgða annars kjararáð skuli við ákvörðun launa þessara aðila gæta samræmis við þá launalækkun sem ákvörðuð var til handa alþingismönnum ráðherrum og öðrum sem heyra undir úrskurðarvald ráðsins tilgangurinn er að þeir sem hæstu launin hafa lækki hlutfallslega mest að jafnaði eins og kunnugt er kjararáði er eftirlátið svigrúm til að útfæra þá ákvörðun hér er meðal annars átt við ákvörðun launa samkvæmt annarri málsgrein fyrstu grein laganna og hugsanlega nýrra forstöðumanna sem geta komið til og fallið undir kjararáð við sameiningar stofnana ríkisins eða annað í þeim dúr ein af forsendum sem gengið er út frá er að laun þessara aðila hækki ekki á árinu tvö þúsund og tíu frú forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til